18. Mai mit großer Mehrheit eine Entschließung zur Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik angenommen. Sicher lag es nicht in Ihrer Macht, diese Entschließung bis heute umzusetzen, aber meine Bitte ist es, Herr Kommissar, dass Sie bei der Neuausrichtung der Agrarpolitik darauf achten, dass die

Ich komme gerade von einer Diskussion mit Landwirten.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Verantwortung liegt auch bei den Mitgliedstaaten, und deshalb bitte ich Sie, dass wir gemeinsam bei der anstehenden Reform alles unternehmen, um die Reform so zu gestalten, dass sie mit einem möglichst geringen Verwaltungs und Kontrollaufwand umgesetzt werden kann, damit sich die Landwirte ihrer Hauptaufgabe, nämlich der Produktion von Lebensmitteln, widmen können und nicht für jeden Einsatz draußen auf dem Acker oder im Stall erst einen Gesetzestext nachlesen müssen, was sie alles bei ihrer Arbeit beachten müssen. In keinem Agrargebiet der Welt werden die Landwirte mit so vielen Auflagen und Vorschriften konfrontiert, wie dies in der Europäischen Union der Fall ist. Dafür sind Sie, Herr Kommissar, noch nicht verantwortlich. Es liegt jetzt an Ihnen, der erste Kommissar werden zu können wenn Sie irgendwann einmal abtreten, ich kenne den Zeitpunkt nicht der dann sagen kann Unter meiner Amtszeit ist nicht mehr Bürokratie entstanden, sondern weniger.